hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum sem

á sinn fund ýmsa sérfræðinga til þess að fara yfir helstu efnisatriði málsins en í þessu frumvarpi er lagt til að refsihámark hundrað og sjöttu grein hegningarlaga sem tekur til brota gegn valdstjórninni verði hækkað úr allt að sex ára fangelsi í allt að átta ára fangelsi þegar um er að ræða brot gegn opinberum starfsmanni sem hefur heimild samkvæmt lögum til líkamlegrar valdbeitingar með þessari breytingu er stefnt að því að refsingar fyrir brot gegn þessum aðilum verði þyngri en eins og fram kemur í fylgiskjali eins með frumvarpinu hefur sú refsivernd sem veitt er með ákvæði hundrað og sjöttu grein ekki endurspeglast nægjanlega vel í dómaframkvæmd en í fylgiskjali eins með frumvarpinu er sem sagt að finna dómareifanir þetta eru reifanir af helstu dómum á árunum tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og sex þar sem einstaklingar hafa verið sakfelldir fyrir brot gegn tilvitnaðri grein hegningarlaga nefndin tók til sérstakrar umræðu hvort bæta ætti við frumvarpið bundinni refsihækkunarheimild sem mælti fyrir um tiltekna lágmarksrefsingu fyrir alvarleg brot þar sem efasemdir voru uppi meðal nefndarmanna um að það mundi nægja eitt og sér að hækka hámarksrefsingu fyrir þau brot sem frumvarpið tekur til þetta á sérstaklega við í ljósi þess að refsiramminn virðist illa nýttur af dómstólum þar sem þetta segir í nefndaráliti er verið að vísa til að leyfa mér svona til dæmis að lesa hér upp úr fylgiskjali eina blaðsíðu átta í frumvarpinu sem er dómur héraðsdóms reykjaness frá tuttugasta og sjötta október tvö þúsund og fjögur og ég tek þetta dæmi bara hér af handahófi a var sakfelldur fyrir brot gegn valdstjórninni með því að hafa slegið lögreglumann sem var við skyldustörf með krepptum hnefa í andlitið með þeim afleiðingum að hann marðist í andliti vör sprakk og fjarlægja þurfti tönn sem losnaði tekið var fram að sakaferill a hefði ekki áhrif við ákvörðun refsingar var hann dæmdur til að sæta fangelsi í þrjátíu daga en fullnustu refsingarinnar frestað skilorðsbundið í tvö ár þetta er einungis eitt af mörgum dæmum úr dómaframkvæmd sem nefndin fór yfir á fundum með sérfræðingum þá var því velt upp hvort tryggt væri að sú leið sem valin var eða er í þessu frumvarpi það er að hækka refsihámarkið sé betur til þess fallin en aðrar leiðir til að mynda sú að frumvarpið gefi þrátt fyrir allt nægjanlega skýr skilaboð um þyngri dóma fyrir brot af því tagi sem hér um ræðir að svo stöddu leggur nefndin ekki til að svo stöddu að bundinni lágmarksrefsingu verði bætt við ákvæði frumvarpsins en leggur áherslu á að breytingin nái tilgangi sínum og að þyngri refsingum verði beitt í málum af þessu tagi ég rek augun hér í prentvillu á þingskjali númer eitt þúsund og níu og vænti þess að þingskjalið verði prentað upp þar sem fjallar um bundna hámarksrefsingu en ætti að standa bundin lágmarksrefsing nú að þessu sögðu þá leggur nefndin til að þetta frumvarp verði samþykkt og ég vil þakka nefndarmönnum fyrir gott samstarf í nefndinni um þetta mál sem ég tel að sendi mjög mikilvæg skilaboð